Ja, predsedujoči, predlagam, da se o odgovoru ministrice opravi tudi splošna razprava, saj je zelo pomembno, ne, da se razjasni, da se razjasni, če ta vlada misli, kot že rečeno, z, res s skladnim regionalnim razvojem. in, da se ta, razprava je tudi seveda pomembna za lokalno prebivalstvo, za Štajerce, da ne bi spet tragično izviseli, ker že ob hipotetičnem, bog ne daj, zaprtju letališča, ne bi več imeli niti možnosti za helikoptersko reševanje niti za obrambo pred točo, tako da mislim, da taka razprava odgovorih, odgovorih, spoštovani ministri, če je več kot nujno zaželena. Hvala.